Domnule președinte, da, așa cum spunea un coleg de al nostru, suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, de Crăciun, și iată, asistăm, din nou, la o situație așa cum este cea din Burkina Faso, cu violență, cu oameni uciși. Sunt de acord cu rezoluția și cred că, nu numai faptul că, de șapte ani, noi ajutăm, Uniunea Europeană, cu fonduri, această comunitate, cred că este important ca în Strategia UE Africa, noul Înalt Reprezentant, împreună cu ONU, să aducă măsuri concrete pentru sporirea siguranței și securității. Pentru că nimic nu este mai de preț decât viața oamenilor și aici avem două situații. Pe de o parte, situația gravă, sărăcia de acolo, moartea oamenilor datorită sărăciei, dar și violența și cazurile de atentate și terorism. Cred că avem aici mult de lucru împreună și cu ONU pentru că da, există o strategie și a ONU, și a noastră, a Uniunii Europene, însă trebuie să ne uităm la măsuri și dacă efectele măsurilor noastre duc la îmbunătățirea situației. Suntem oameni și cred că prin credință și iubire putem să rezolvăm mult mai mult decât prin vorbe.